Voilà quand même un monde bien étrange nous vivons dans un monde où les personnes qui dénoncent des faits frauduleux sont poursuivies et condamnées par la justice et où les personnes qui fraudent et qui ont été dénoncées, elles, vont bien.

Voilà un monde dans lequel des journalistes qui informent les citoyens sont à juste titre relaxés, mais où, en revanche, les citoyens qui ont informé les journalistes sont, eux, condamnés. Qui peut comprendre que la liberté de la presse, qui est basée avant tout sur un droit à l'information libre, ne soit pas adossée à la protection des personnes qui défendent l'intérêt général?

Tout simplement parce qu'ils sont les gardiens de l'intérêt général, les acteurs et les gardiens d'une démocratie ouverte et transparente.

Monsieur le Commissaire, il serait à l'honneur de la Commission de bien vouloir respecter ce que le Parlement lui a demandé et de faire en sorte que, très rapidement, un texte sorte, et que vous preniez l'initiative que nous essayons tous de pallier, parce que vous ne la mettez pas en œuvre. Nous vous demandons, au nom du groupe des écologistes, de bien vouloir produire un texte transversal européen pour défendre l'intérêt général de protection des lanceurs d'alerte.